Er steht da hinten und führt Gespräche. Wir freuen uns, dass er da ist. Er hört das jetzt gar nicht, weil er kein Deutsch versteht. Aber das macht nichts. Wenn ich im Wahlkreis Veranstaltungen habe, dann frage ich meine Wählerinnen und Wähler immer Wer hat wohl mehr Soldaten, die Europäische Union oder die Vereinigten Staaten von Amerika? Die Antwort ist regelmäßig falsch. Die europäischen Mitgliedstaaten haben 2 Millionen Soldaten unter Waffen, die Amerikaner 1,4 Millionen. Wir sind bis an die Zähne bewaffnet, aber wir geben für diese Soldaten gerade mal ein Drittel dessen aus, was die Amerikaner für ihre Soldaten ausgeben. Das ist offenkundiger Unsinn. Pooling and sharing ist daher absolut vernünftig. Nur eines ist auch klar, wir können das nicht dem Militär alleine überlassen, sondern wir müssen das Ganze politisch begleiten. Insofern ist dieser Bericht für die politische Debatte wirklich ein großer Beitrag.

Die Meinungsäußerung, die dieser Bericht macht, kann das rechtlich Verbindliche, das wir in der Richtlinie über Rüstungsbeschaffung in der Europäischen Union geschrieben haben, nicht ersetzen. Hier habe ich die Leitlinien der Europäischen Kommission dazu, wie mit Offsets umzugehen ist. Es ist entscheidend, dass wir uns daran halten. Ob sie nun zivil oder militärisch, direkt oder indirekt sind, sie sind immer marktverzerrend und sind nur in allerengsten Ausnahmen unter Artikel 346 zugelassen. Von daher glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir das hier noch einmal betonen, dabei bleiben und auch entsprechend abstimmen.